Madame la Présidente, chers collègues, je souhaite souligner un succès dans la lutte contre la pauvreté en cette année européenne qui lui est consacrée. En effet, lors du Conseil des ministres de l'emploi et des affaires sociales, l'objectif chiffré de lutte contre la pauvreté réduire de 20 millions le nombre de personnes en situation de risque de pauvreté a été établi et validé par les ministres.

Au sein du Conseil, avec d'autres ministres européens, Mme Onkelinx n'a pas relâché ses efforts pour l'obtenir. La motivation du gouvernement belge pour mener à bien la future présidence et remplir les objectifs de son programme en matière sociale est intacte malgré notre situation institutionnelle actuelle. Sur base de nos résultats électoraux, je suis convaincu que la future présidence belge du Conseil sera active et engagée dans la réalisation de ces objectifs sociaux.